Nei giorni scorsi il Giappone, che a luglio al G7 non aveva firmato la Carta per la plastica negli oceani, ha annunciato prime e coraggiose misure per la riduzione del consumo. Ecco perché abbiamo fatto bene in commissione ENVI a rendere più ambiziosa la direttiva, lo abbiamo fatto in modo sostenibile e ragionevole. Con il voto in Aula a Strasburgo possiamo fare cinque importanti passi in avanti adottare misure utili per i nostri oceani fare un importante passo in avanti per arginare un'insostenibile cultura dello scarto e dell'usa e getta sostenere l'innovazione e la ricerca scientifica per creare nuova occupazione, sviluppando produzioni ecosostenibili rafforzare la responsabilità estesa del produttore secondo il principio di chi inquina paga dare più informazioni ai nostri cittadini fare più riciclo.